Mit der Ausweitung des Finanzinstruments für die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern wird der EU die Möglichkeit gegeben, mit den entscheidenden Schwellen und Entwicklungsländern eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu etablieren. Dazu gehören Schüleraustauschprogramme im Rahmen von Erasmus Mundus genauso wie die Unterstützung unternehmerischer oder kultureller Zusammenarbeit. Dies begrüße ich ausdrücklich. Auf eines möchte ich aufmerksam machen Angesichts der derzeitigen Finanzsituation der EU wie aller Mitgliedstaaten im Übrigen ist es für die EVP nicht akzeptabel, neue, nicht vorhandene Mittel für die Realisierung der soeben beschriebenen Maßnahmen zu fordern. Es bedarf eines finanziellen Ausgleichs mit dem Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit, dessen Mittel alleinig für alle Schwellen und Entwicklungsländer vorgesehen waren. Deshalb habe ich für die EVP einen Änderungsantrag eingebracht, der den finanziellen Ausgleich ermöglicht. Ein Wort zu der wichtigen Frage der delegierten Rechtsakte diese ist wichtig, sie ist heute Nachmittag schon zweimal angesprochen worden. Es steht für mich völlig außer Zweifel, dass das Parlament in dem gesamten momentan diskutierten Paket der Finanzierung ausländischer Zusammenarbeit ein Überwachungs und Vetorecht mittels delegierter Rechtsakte haben muss.